um frumvarp um breytingar á barnaverndarlögum og barnalögum þetta er á þingskjali sjö hundruð sjötíu og tvö nítjánda mál en nefndin fjallaði um málið og fékk á sinn fund fjölmarga aðila og eins umsagnir frá nokkrum aðilum hæstvirtur forseti ég ætla ekki að lesa upp alla þá aðila sem bæði komu á nefndarfundinn og sendu inn umsagnir frumvarpinu er ætlað að tryggja ýmis réttindi barna og tryggja stöðu þeirra gagnvart foreldrum og forsjáraðilum lagt er til að líkamlegar og andlegar refsingar gagnvart börnum verði gerðar óheimilar og kveðið á um refsinæmi slíks verknaðar á það við hvort sem ofbeldið er framið af foreldri forsjármanni eða öðrum umsjónaraðila barns þá er lögð til breyting á barnaverndarlögum þar sem hugtökin óviðunandi aðstæður

allsherjarnefnd vísaði málinu til félags og tryggingamálanefndar fimmta mars í samræmi við þriðju málsgrein tuttugustu og þriðju grein laga um þingsköp alþingis númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og eitt í júlí síðasliðinn skipaði félags og tryggingamálaráðherra starfshóp sem falið var að meta reynsluna af barnaverndarlögum númer áttatíu tvö þúsund og tvö og gera tillögur til breytinga eftir því sem talin yrði ástæða til eftir að dómur féll í hæstarétti í máli númer fimm hundruð og sex tvö þúsund og átta frá tuttugasta og annan janúar á þessu ári fól félags og tryggingamálaráðherra starfshópnum sérstaklega að meta hvernig heppilegt væri að breyta ákvæðum barnaverndarlaga til þess að taka af öll tvímæli um refsinæmi þeirrar háttsemi að beita börn líkamlegum refsingum á íslandi nefndin fékk formann starfshópsins á fund sinn sem gerði ítarlega grein fyrir vinnu hópsins og sjónarmiðum þeirra þær breytingar sem nefndin leggur til á frumvarpinu eru í samræmi við vinnu og álit starfshópsins í

grein barnaverndarlaga sé ekki lagt fortakslaust bann við því að foreldri eða annar maður með samþykki þess beiti barn líkamlegum aðgerðum til að bregðast við óþægð heldur sé refsinæmi slíkrar háttsemi háð því að gerðir hans séu til þess fallnar að skaða barnið andlega eða líkamlega málið snerist um flengingar sem maður notaði til að refsa sonum unnustu sinnar frumvarpinu er meðal annars ætlað að bregðast við þessum dómi nefndin telur ekki þörf á að breyta fyrstu málsgrein fyrstu grein barnaverndarlaga enda orðalagið í samræmi við ákvæði þriðju málsgrein sjötugustu og sjöttu grein stjórnarskrárinnar númer þrjátíu og þrjú frá nítján hundruð fjörutíu og fjögur og skuldbindingar íslands að þjóðarétti meðal annars samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins sem fullgiltur var á íslandi árið nítján hundruð níutíu og tvö samanber auglýsingu númer átján nítján hundruð níutíu og tvö á alþingi var samþykkt með þingsályktunartillögu sextánda mars síðastliðinn að undirbúa lögfestingu á samningnum þannig að frumvarp þess efnis liggi fyrir eigi síðar en tuttugasta nóvember tvö þúsund og níu nefndin telur því réttara til að taka af öll tvímæli að breyta orðalagi annarri málsgrein fyrstu grein og jafnframt til að tryggja börnum enn frekari vernd að bannákvæðið taki til þess að beita börn ofbeldi og vanvirðandi háttsemi samanber nítjánda grein þrítugasta og fjórðu greinar og þrítugasta og sjöundu greinar samnings sameinuðu þjóðanna um vernd barna gegn meðal annars hvers kyns líkamlegu andlegu og kynferðislegu ofbeldi vanrækslu pyndingum og vanvirðandi meðferð nefndin leggur áherslu á að með ofbeldi sé einnig átt við andlegar og líkamlegar refsingar og minnir á að barnaréttarnefnd sameinuðu þjóðanna hefur skilgreint líkamlegar refsingar sem allar þær refsingar þar sem beitt er líkamlegu valdi með það að markmiði að valda einhverjum sársauka eða óþægindum sama hversu smávægilegum undir það falli meðal annars að slá barn þar með talið löðrunga lemja og rassskella ýmist með hendi eða öðru gengið er út frá því að öll háttsemi af þessu tagi sé skaðleg fyrir börn barnaréttarnefndin hefur undirstrikað að ekki þurfi líkamlega snertingu til að refsing eða háttsemi teljist grimmileg og eða vanvirðandi undir það falli meðal annars að hóta barni eða hræða það gera lítið úr barni og niðurlægja það vert er að geta þess að barnaréttarnefndin gerir sérstakan greinarmun á annars vegar ofbeldi og vanvirðandi háttsemi og hins vegar því að ala barn upp og beita nauðsynlegum aga viðurkennt er að foreldrum og öðrum beri að tryggja barni gott uppeldi umönnun eða leiðsögn og setja því mörk sem stuðla að mestum hugsanlegum þroska barnsins einnig er ljóst að uppeldi og umönnun getur verið krefjandi og felur oft í sér meiri líkamlega snertingu og markasetningu en samskipti tveggja fullorðinna barnaréttarnefndin telur ljóst að í framkvæmd megi þó gera nokkuð skýran mun á annars vegar jákvæðum uppbyggilegum aga og hins vegar líkamlegu valdi eða háttsemi sem ætlað er að meiða eða niðurlægja barn þá má geta þess að barnaréttarnefndin gerir einnig greinarmun á annars vegar refsingu eða vanvirðandi háttsemi og hins vegar nauðsynlegum líkamlegum viðbrögðum til að forða barni frá því að skaða sjálft sig eða aðra félags og tryggingamálanefnd tekur undir þessi sjónarmið barnaréttarnefndarinnar og bendir einnig á tilmæli evrópuráðsins til aðildarríkjanna númer nítján tvö þúsund og sex um stefnu til eflingar foreldrahæfni þar sem lögð er áhersla á jákvæðar uppeldisaðferðir og aga án ofbeldis í þriðju grein barnaverndarlaga eru skýringar á hugtökum og er í frumvarpinu lagt til að óviðunandi aðstæður uppeldisaðstæður og uppeldisskilyrði verði skilgreind á þann hátt að barn búi við og sé misboðið með vanrækslu ofbeldi eða annars konar illri meðferð þar með talið heimilisofbeldi nefndinni hefur verið tjáð að endurskoðun barnaverndarlaga og mat á framkvæmd þeirra standi nú yfir og telur nefndin rétt að bíða með skilgreiningu hugtaksins fram að þeirri endurskoðun enda snertir skilgreining á óviðunandi aðstæðum grundvöll að öllu barnaverndarstarfi og réttindum og skyldum barnaverndaryfirvalda nefndin telur brýnt að gera breytingu á átjándu grein núgildandi barnaverndarlaga í fyrstu málsgrein átjándu grein laganna er mælt fyrir um skyldu til að gefa barnaverndarnefnd kost á að fylgjast með rannsókn máls þegar grunur leikur á að framið hafi verið refsivert brot annaðhvort af eða gegn barni í framkvæmd hefur fulltrúa barnaverndarnefndar verið gefinn kostur á að vera viðstaddur skýrslutöku af barni hjá lögreglu og fyrir dómi enda talið mikilvægt að tryggja með þeim hætti hagsmuni barnsins með þessu er einnig tryggt að barnaverndarnefnd fái strax upplýsingar og geti brugðist við til að tryggja öryggi barnsins ef þörf krefur þessi framkvæmd á sér stoð í ákvæði reglugerðar númer þrjú hundruð tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og níu um tilhögun skýrslutöku fyrir dómi af brotaþola yngri en átján ára en hún var nýlega felld brott og að nokkru í lögum um meðferð sakamála nefndin fékk þær upplýsingar að ríkissaksóknari hafi nýlega skoðað þær reglur sem gilda um skýrslutökur og talið að ekki væri nægilega sterkur lagagrundvöllur fyrir því að starfsmenn barnaverndaryfirvalda gætu verið viðstaddir skýrslutökur nefndinni þykir því ástæða til lögfesta slíka heimild og tryggja í barnaverndarlögum rétt fulltrúa barnaverndarnefndar til að vera viðstaddur skýrslutöku af barni hjá lögreglu og fyrir meðferð sakamála er sérstaklega fjallað um skýrslutöku hjá lögreglu af barni sem sakborningi og er vikið að því hér til áréttingar mikilvægt er að undirstrika að fulltrúi barnaverndarnefndar eigi einnig óskoraðan rétt á að vera viðstaddur skýrslutöku af barni sem er brotaþoli eða vitni að broti enda er hér oft um alvarleg mál að ræða samkvæmt fyrstu málsgrein nítugasta og níundu grein barnaverndarlaga er refsivert að beita barn refsingum hótunum eða ógnunum ef ætla má að slíkt skaði barnið andlega eða líkamlega og varðar brot gegn þessu sektum eða fangelsi allt að þremur árum með síðari hluta ákvæðisins virðist ætlunin að koma í veg fyrir að öll háttsemi sem hugsanlega geti talist refsing barns sé refsiverð enda sé það orð eitt og sér mjög víðtækt og geti vísað til uppeldisaðferða sem ekki eigi að varða refsingu fyrir þann sem beitir aðferðinni svo sem að setja barni mörk eða takmarka réttindi barna hins vegar þykir nefndinni ljóst að ganga megi út frá því að háttsemi sem felst í því að beita barn andlegum og líkamlegum refsingum vanvirðandi háttsemi hótunum og ógnunum sé skaðleg fyrir barn nefndin leggur því til með hliðsjón af dómi hæstaréttar í máli númer fimm hundruð og sex tvö þúsund og átta að í fyrstu málsgrein nítugasta og níundu grein barnaverndarlaga verði tekið fram berum orðum að það varði refsingu að beita barn andlegum eða líkamlegum refsingum eða annarri vanvirðandi háttsemi eða hótunum eða ógnunum þá þykir ekki ástæða til að milda refsingu við brotum af þessu tagi enda eigi börn rétt á slíkri vernd nefndin áréttar að ákvæðið komi til fyllingar ákvæðum almennra hegningarlaga um ofbeldi og önnur brot gegn börnum nefndin leggur jafnframt til að breyting á annarri málsgrein þriðju greinar frumvarpsins þar sem vændi er sett í stað lauslætis verði látin bíða nánari endurskoðunar laganna og beinir því jafnframt til félags og tryggingamálaráðuneytis að skoða hvort nota eigi hugtakið vændi í stað lauslætis í samræmi við þær breytingar sem gerðar voru á almennum hegningarlögum númer nítján nítján hundruð fjörutíu með lögum númer sextíu og eitt tvö þúsund og sjö en þá var hugtakið lauslæti afmáð úr lögunum og vændi sett þess í stað með hliðsjón af áðurnefndum dómi hæstaréttar og til að taka af öll tvímæli leggur nefndin til breytingar á fjórðu grein frumvarpsins til að ákvæði barnalaga banni foreldrum að beita barn ofbeldi og vanvirðandi háttsemi þar með talið andlegum og líkamlegum refsingum auk þess að kveða skýrt á um að foreldrum beri að vernda barn sitt gegn ofbeldi eins og nú er mælt fyrir um í lögunum nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð er grein fyrir hér að framan og lagðar eru til í sérstöku þingskjali þórunn sveinbjarnardóttir kristinn h gunnarsson ármann krónu ólafsson og árni johnsen voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir nefndarálitið rita sú sem hér stendur og helga sigrún harðardóttir steinunn valdís óskarsdóttir ragnheiður ríkharðsdóttir og atli gíslason háttvirtir